Signor Presidente, onorevoli colleghi, da anni la Romania scende in piazza. Visto il tempo che ho mi concentrerò su alcuni punti. Primo, la lotta alla corruzione e per una giustizia indipendente è cruciale per la Rule of Law, ma dovremmo ricordare che la protesta è estremamente frammentata. Per alcuni la corruzione produce disuguaglianze, per altri, ostacola l'agenda neoliberale e giustifica più poteri dei servizi. Ne nasce una falsa unità, è la forza ma anche la debolezza del movimento. Secondo, nel movimento ci sono lati oscuri. I sostenitori del PSD sono dileggiati come anziani, stupidi, rurali. In realtà, l'opposizione al presente governo non riesce a convincere l'elettorato più povero ed emarginato che vive nelle campagne. Non dimentichiamo, anche noi, gli emarginati del mercato unico. Terzo, il movimento non combatte solo la corruzione, include anche battaglie contro la costituzionalizzazione della famiglia come unione esclusiva fra uomo e donna. La nostra Carta dei diritti non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni

Quarto, la difesa della Rule of Law è più che giusta, ma La invito, Vicepresidente, a usarla anche per paesi che regolarmente risparmia. L'ho ascoltata in questi giorni sulle manifestazioni di agosto a Bucarest. Ha parlato giustamente di immagini shock, di protestatari pacifici picchiati dalla polizia, di inchieste da aprire subito. Sono mancate parole così forti quando i pacifici elettori indipendentisti in Catalogna sono stati picchiati e i loro leader imprigionati. E mi chiedo perché la Romania sia severamente vagliata e condannata, mentre la Spagna no.